Zawsze prezes EBI był. Nie wiem, co się stało, i jest to dziwne. Proszę Państwa! Niestety Europejski Bank Inwestycyjny w moim przekonaniu pełni rolę mniejszą, słabszą niż jeszcze kilka lat temu.

Bo nagle zapragnął być bankiem takim jak i inne, bo bardziej mu teraz zależy na rankingu AAA, na tych ratingach, na tych ocenach ekspertów, natomiast nie rozumie swojej specjalnej roli, także w kontekście krajów nowej Unii, krajów naszego regionu. Myślę, że EBI w tej chwili zamknął się na inwestycje w nowoczesne technologie, bardzo ograniczył te inwestycje, które są trochę bardziej ryzykowne, ale bez takich inwestycji nie będzie postępu ekonomicznego w naszej Europie. W tej chwili EBI ściga się z bankami komercyjnymi to jest bez sensu, to nie jest ta liga, on nie po to został powołany, między innymi z naszym Unii Europejskiej udziałem. Myślę, że kończąc, Panie Przewodniczący myślę, że EBI jest bankiem specjalnym i nie powinien udawać, że jest takim samym bankiem, jak inne, bankiem komercyjnym.